44 anni fa, l'11 settembre, moriva bombardato, nella Casa Rosada, a Santiago del Cile, un grande leader democratico e socialista Salvador Allende. Io avevo 14 anni quando ascoltai questa notizia alla radio. Le sue parole rimasero e rimangono impresse nella mia mente Voi potete uccidere me ma non ucciderete mai i miei ideali e i miei valori. Siano un monito le parole di Salvador Allende, perché noi si possa combattere tutti insieme ogni attentato alla democrazia, alla libertà, alla dignità delle persone. Ecco perché crediamo nell'Unione europea